Eșecul intrării României în Schengen este unul care, deși explicabil prin lipsa capacității reprezentanților României de a pleda această cauză cu convingere, are din păcate efecte negative asupra întregii populații a României, nu numai asupra guvernanților care, încă odată, au demonstrat că nu sunt la înălțimea sarcinii încredințate. Din păcate, acest lucru a fost trecut cu vederea în cazul votului exprimat cu privire la aderare României la spațiul Schengen, statele care s au opus fățiș neținând cont de implicațiile profunde pe care le ar putea avea un vot negativ la adresa României. Sper ca pe viitor această atitudine ostilă și ușor simplistă să fie înlocuită cu una care să corespundă cu adevărat spiritului Uniunii Europene, în care nu trebuie să pedepsim un stat membru cu întreaga lui populație doar pentru că are conducători proști.